Plazovi so za področje Slovenije velik problem. Spremenjenih podnebnih podnebnih pogojih oziroma spremembah, pa postajajo še večje. Potreben je korenit razmislek o ukrepih za preprečevanja, ogroženosti s strani plazov, prav tako pa o sanacijah posledic plazov in usadov in drugih premikov zgornjih geoloških plasti zemlje. Zato predlagam, da se o tej tematiki plazov in usadov in njihovega preprečevanja ter sanacija na državne ravni, se pravi za celotno Slovenijo, opravi širša razprava v tem državnem zboru. Hvala.